Sunt cetățeni europeni, la fel ca noi toți, cei de aici, și Parlamentul European nu poate rămâne surd la strigătul lor. Sunt cetățeni care vor să trăiască într o țară europeană în care alegerile nu sunt comasate doar pentru a face un avantaj partidelor aflate la guvernare, care vor să trăiască într o țară europeană în care nu se schimbă organizarea administrativ teritorială fără referendum și fără consultare, într o țară europeană în care legile nu sunt adoptate fără dezbaterea parlamentară, în disprețul pluralismului politic, într o țară europeană în care sistemul de sănătate nu se schimbă peste noapte și în care nu se taie peste 1 din produsul intern brut de la salarii pentru a crește cu o sumă asemănătoare cheltuielile cu bunuri și servicii. Sunt cetățeni europeni care vor să meargă cât mai repede la urne pentru a putea să facă o schimbare.